Aj keď nie všetky požiadavky Európskeho parlamentu našli pochopenie a podporu zo strany Európskej rady, podarilo sa spoločným úsilím položiť dobrý základ novej európskej politiky rádiového spektra.